La povertà assoluta in Italia è più che raddoppiata e al Sud si è registrata la perdita di più di mezzo milione di posti di lavoro. Il rapporto ha anche evidenziato la sostanziale cessazione degli investimenti dell'industria, ridotti dal 2008 al 2014 del 59. Ogni anno, in concomitanza con la pubblicazione del rapporto, i giornali vi dedicano pagine intere per qualche giorno, ma poi tutto passa nel dimenticatoio. Questi dati impongono, invece, uno sforzo straordinario degli Stati e dei governi locali affinché possano cogliere tutte le opportunità offerte dall'Unione europea, partendo dalle risorse del Fondo europeo per gli investimenti strategici.